Paní předsedající, je tomu přesně sedmdesát let, co byla v Paříži podepsána Všeobecná deklarace lidských práv. Chci připomenout, že pod vedením bývalé první dámy Spojených států amerických Eleanor Rooseveltové na ní pracovali zástupci Evropy, Ameriky a Asie, zejména ještě nekomunistické Číny, pan Čchang. Text deklarace velmi ovlivnil a učinil jej přijatelným pro tehdejší Čínu. Po sedmdesáti letech se situace změnila. Zatímco Čína lidská práva ve své zemi nerespektuje, země, které se vymanily z komunistické diktatury a vstoupily do Evropské unie, tato práva přijala za své. Ale není vyhráno nikde na světě ani ve vyspělé Evropě. Proto vítám petici, kterou iniciovala organizace ADF International za život, rodinu a náboženské svobody. Tuto petici již podepsalo čtyřicet pět tisíc lidí a já vyzývám k jejímu podpisu. Je určena pro OSN a v této petici stojí Vyzýváme všechny národy světa, aby dodržovaly základní lidská práva na život, rodinu a náboženskou svobodu, která uznává Všeobecná deklarace lidských práv.